herra forseti ég mæli fyrir tillögu sem lögð er fram af öllum háttvirtum þingmönnum vinstri hreyfingarinnar græns framboðs um þjóðgarð á miðhálendinu þessi tillaga byggir á tillögu sem við í þingflokki vinstri hreyfingarinnar græns framboðs höfum áður flutt og vil ég þá sérstaklega nefna hjörleif guttormsson sem hóf vinnu við þessi mál á tíunda áratugnum en síðar guðfríði lilju grétarsdóttur sem flutti þessi mál um stofnun hofsjökulsþjóðgarðs þessi tillaga byggir á þeirri vinnu hjörleifur guttormsson lagði auðvitað fram tillögu á sínum tíma um stofnun bæði hofsjökulsþjóðgarðs og vatnajökulsþjóðgarðs og sú umræða eða sú hugmynd kom upp sem sagt á miðjum tíunda áratug liðinnar aldar og það var á árinu nítján hundruð níutíu og átta sem háttvirtur þáverandi þingmaður hjörleifur guttormsson flutti þingsályktunartillögu þar sem kveðið var á um stofnun fjögurra þjóðgarða á miðhálendinu sem hefði innan sinna marka helstu jökla miðhálendisins og aðliggjandi landsvæða það er hofsjökuls langjökuls mýrdalsjökuls og vatnajökulsþjóðgarða sú tillaga var endurflutt á hundrað tuttugasta og þriðja löggjafarþingi og leiddi til ályktunar alþingis árið nítján hundruð níutíu og níu um stofnun vatnajökulsþjóðgarðs og niðurstaða hennar urðu lögin frá tvö þúsund og sjö um vatnajökulsþjóðgarð þá var þjóðgarðurinn formlega stofnaður með reglugerð vorið tvö þúsund og átta síðan hefur þessi tillaga um hofsjökulsþjóðgarð nokkrum sinnum verið flutt en við leggjum hana nú fram sem tillögu um stofnun þjóðgarðs á miðhálendinu í kjölfar umsagna sem bárust um þá tillögu það má ljóst vera að auðvitað hefur umræðan um náttúruvernd tekið miklum breytingum á undanförnum árum og krafan um friðun miðhálendisins er orðin hávær baráttufundur var haldinn hér í vor í háskólabíói á vegum náttúruverndar og útivistarsamtaka þar sem þessi krafa var orðin með mjög sterkum hætti og fékk mikinn stuðning fundarmanna á þessum fundi þetta hefur verið kannað í skoðanakönnunum þar sem meiri hluti landsmanna er hlynntur stofnun miðhálendisþjóðgarðs þegar þessi tillaga var síðast lögð fram

sú skoðun að rétt sé að friða miðhálendi íslands með stofnun þjóðgarðs þar segir meðal annars með leyfi forseta mörg og sterk rök hníga að slíkri friðlýsingu sérstök náttúra sem útlendingar bera ábyrgð á möguleikar til einstakrar upplifunar og hughrifa og sjálfbær ferðaþjónusta og verðmætasköpun fyrir þjóðina útivist í lítt sprottinni náttúru er einnig mjög mikilvæg fyrir líkamlega heilsu og vellíðan fólks sérstaða og verðmæti svæðisins felast í einstakri náttúru gróðurvinjum jarðfræði og landnotum einstök samspili elds og íss og óviðjafnanlegum andstæðum í landslagi og víðernum sem af

var tekið mjög vel í tillögum hofsjökulsþjóðgarðs en í raun og veru lagt til að hún yrði útvíkkuð og það hefur verið gert hér með tillögum þjóðgarðs á miðhálendinu og þar kemur til að mynda fram líka að þegar horft er á stuðning sem hefur verið mældur við þjóðgarð á miðhálendinu þá er það gríðarlega áhugavert sem þar kemur fram og það er skoðanakönnun sem náttúruverndarsamtök létu gera að fimmtíu og sex prósent aðspurðra í fyrri skoðanakönnunum voru hlynnt sem gerð var tvö þúsund og ellefu fimmtíu og sex prósent aðspurðra voru hlynnt slíkum þjóðgarði einungis sautján komma átta prósent andvíg og tuttugu og sex komma tvö prósent tóku ekki afstöðu þannig að hugmyndin reyndist eiga vísan stuðning meðal allra stjórnmálaflokka á meðal allra aldurshópa og um land allt og það sýnir auðvitað þá breytingu sem hefur orðið á umræðu um náttúruvernd hér á nokkrum árum í raun og veru frá því leyfi ég mér að segja að ég byrjaði að hafa afskipti af pólitík tvö þúsund og tvö tvö þúsund og þrjú ekki síst vegna umræðunnar um kárahnjúka

sem þar var þessi umræða hefur tekið stakkaskiptum síðan þá og ég held að æ fleiri átti sig á þeim verðmætum sem felast í því að eiga

eins og kom fram í máli mínu áðan jafnvel meðal síðustu stóru víðerna evrópu tillaga okkar hljóðar svo alþingi ályktar að fela umhverfisráðherra að undirbúa og hrinda í framkvæmd í samstarfi við hlutaðeigandi aðila stofnun þjóðgarðs sem taki yfir allt miðhálendi íslands ráðherra leggi áætlun um þjóðgarðsstofnun og ráðstafanir sem gera þarf vegna verkefnisins fyrir alþingi á haustþingi tvö þúsund og sautján með það að markmiði að miðhálendisþjóðgarður verði stofnaður vorið tvö þúsund og átján þegar níutíu ár verða liðin frá því að sett voru lög um friðun þingvalla okkur finnst við hæfi að tengja þetta þessari sögu þjóðgarða á íslandi en það var sem sagt vorið nítján hundruð tuttugu og átta þegar alþingi samþykktu lög um friðun þingvalla þegar þeir lýstu þingvelli við öxará friðlýstan helgistað allra íslendinga frá og með upphafi þjóðhátíðarársins nítján hundruð og þrjátíu og það voru í raun og veru mörkuð þau mikilvægu tímamót í sambúð lands og þjóðar að velferð gildi um landsvæða í almannaeigu viðurkenningu löggjafans og gerðar voru ráðstafanir í samræmi við það sem miði að því að varðveita þær menningarminjar og náttúrufar og auðvitað skiptir það miklu máli eins og kemur fram hér í greinargerð að þarna var um að ræða hinn forna þingstað en ekki síður þær náttúruminjar sem þarna eru alþingi var stofnað á þingvöllum þingið háð við öxará í og mikilúðlegu umhverfi frá stofnun þessa þjóðveldistíma allt fram til sautján hundruð níutíu og átta að þinghald lagðist af á þingvöllum þannig að þingvellir höfðu ótvírætt gildi táknrænt gildi sem sögustaður en náttúrufarið heillaði enda sagði í niðurlagi greinargerðar með frumvarpi til laga um friðun þingvalla með leyfi forseta takmörk þjóðrækinna manna með friðlýsingu þingvalla var að vernda sem best hina sögulegu helgistaði og náttúrufar þingvallasveitar þjóðrækni var þannig drifkraftur aðgerða til að varðveita menningu og náttúrufar hins merka staðar og þótt undirbúningur alþingishátíðarinnar sem var haldinn á þingvöllum árið nítján hundruð og þrjátíu væri meðal áhrifavaldanna sem urðu til þess að friðlýsingin komst í kring einmitt á þeim tíma einkenndust langtímaformin einmitt af langtímahugsun og vilja til að vernda þingvöll og hina sögulegu minningar vegna óborinna kynslóða það er dálítið merkilegt þegar maður les þessa gömlu greinargerð að sjá þarna langtímahugsun sem við köllum stundum í dag sjálfbæra þróun hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar það er að taka ákvarðanir með tilliti til óborinna kynslóða í greinargerð með þessu máli er farið talsvert yfir stöðuna á þingvöllum á þessum tíma sem varð til þess að gripið var eða þessi lög voru sett ég ætla að leyfa háttvirtum þingmönnum að lesa þá skemmtilegu sögu sjálfum en ákvað þetta að við miðum við eiginlega fyrsti áfanginn í verndun tiltekinna svæða hér á landi fyrir mannvirkjagerð öðru raski í því sjónarmiði að leyfa almenningi að njóta þeirra óspilltra næst var ráðist í stofnun þjóðgarðs árið nítján hundruð sextíu og sjö er skaftafellsþjóðgarður var stofnaður þjóðgarður var og settur á stofn í jökulsárgljúfrum á grundvelli náttúruverndarlaga árið nítján hundruð sjötíu og þrjú og árið tvö þúsund og eitt var þjóðgarðurinn snæfellsjökull stofnaður á grundvelli laga um náttúruvernd síðan eins og ég fór hér yfir áðan fór fram mjög mikil umræða á tíunda áratug síðustu aldar um málefni miðhálendisins og það var í því andrúmi sem hjörleifur guttormsson sem ég nefndi hér áðan lagði fyrst fram tillögu um þjóðgarða á miðhálendinu sem áttu að miðast við jöklana fjóra vatnajökul hofsjökul langjökul og mýrdalsjökul hún var flutt tvisvar og úr henni kom sem sagt vatnajökulsþjóðgarður hann er afurð þessa tillöguflutnings og þegar vatnajökulsþjóðgarður var svo stofnaður þá runnu þjóðgarðarnir sem fyrir voru í skaftafelli og jökulsárgljúfrum inn í hinn nýstofnaða þjóðgarð vatnajökulsþjóðgarður var mikil og góður áfangi fyrir náttúruvernd á íslandi hann tekur yfir vatnajökul stærsta jökul landsins og næsta áhrifasvæði hans þar sem er að finna einstakt landslag jarðmyndanir og lífríki sem nú njóta verndar þjóðgarðurinn er ríkisstofnun og er stefna hans mótuð af ráðherraskipaðri stjórn og innan marka hans eru lendur í eigu hins opinbera og einkaaðila og nokkur sveitarfélög eru innan stjórnsýslu áhrifasvæðis hans sú reynsla sem hefur fengist af starfsemi vatnajökulsþjóðgarð og beitingu stjórntækja hans til að rækja það meginhlutverk slíkra stofnana að vernda náttúruna og gera hana aðgengilega almenningi ætti að nýtast vel slíkra sókna á þessu sviði eins og ég fór líka yfir hér í upphafi þá hefur nokkrum sinnum verið flutt þingsályktunartillaga um stofnun hofsjökulsþjóðgarðs fyrst á hundrað og fertugasta löggjafarþingi aftur á hundrað fertugasta og fyrsta af guðfríði lilju grétarsdóttur og nokkrum öðrum þingmönnum og nokkrum öðrum þingmönnum og þingmenn v g hafa síðan flutt tillöguna tvisvar án þess að hún hafi náð fram að ganga og það þó málið hafi verið forgangsmál okkar á tveimur síðustu þingum í þessari þingsályktunartillögu lagt til að þjóðgarði verði komið á sem taki yfir allt miðhálendi íslands og við vitnum í þessari greinargerð til þeirra umsagna sem bárust frá náttúruverndarsamtökum sem hafa viljað kalla þetta

það er gert í ljósi þess að skilningur á nauðsyn og gildi náttúruverndar fer sívaxandi og kröfunni um friðun miðhálendis eykst gildi ár frá ári ég vitnaði hér áðan í könnunina frá tvö þúsund og ellefu og ég vitnaði hér áðan til fundarins sem haldinn var á hálendishátíðinni sem haldin var vorið tvö þúsund og fimmtán í háskólabíói og ég vil líka nefna hér að lokum að ástæða þess að ég tel nú mjög brýnt og þetta er enn og aftur eitt af forgangsmálum vinstri hreyfingarinnar græns framboðs hér á alþingi íslendinga er að þessu svæði er ógnað úr ýmsum

miðhálendið allt er þetta til þess fallið að svipta þetta landsvæða og þar með landið í heild mikilsverðum sérkennum og eiginleikum sem er ómögulegt að endurheimta og það sem er svo grátlegt við þessar ógnanir er að þær byggjast upp á bútasaumshugsun þar sem er verið að klípa af svæðum með einni línu hér einni raflögn þar einum vegi hér og alltaf minnka og minnka þessi stóru víðerni þangað til víðernin munu ekki geta staðið undir nafni sem slík það er einstök upplifun fyrir hvern þann mann sem hefur farið upp á hálendi íslands að upplifa það að vera einn með náttúrunni og ekkert mannvirki í augsýn og það er auðvitað verðmæti sem við sem þjóð ættum að íhuga og ég hef stundum sagt og sagði það hér þegar við ræddum síðan rammaáætlun á síðasta þingi við gleymum því stundum að hugsa um verðmætin sem felast í því þó við þekkjum það öll sem höfum flogið yfir evrópu til dæmis þegar við horfum niður á litla reiti ferkantaða sem fylla landsvæði og sjaldnast sjáum við nokkurt svæði sem er óspillt af mannvirkjum og síðan þegar flogið er heim til íslands og við sjáum landið fá að njóta sín algerlega án mannanna verka það er ekki lítil verðmæti því á tuttugustu öldinni og þeirri tuttugustu og fyrstu að sjálfsögðu líka en á tuttugustu öldinni upphófst í raun og veru massívar umhverfis og náttúrubreytingar af völdum manna sem felast í getum við sagt nýtingu auðlinda og breytingu má landslagi sem hefur gert það að verkum að maðurinn hefur breytt jörðinni meira á þessari öld og hinni síðustu en við höfum séð náttúruna sjálfa breyta jörðinni fram að því þannig að mennirnir geta nýtt áhrif sín til mikilla breytinga og það hlýtur að vera umhugsunarefni fyrir okkur þingmenn á alþingi íslendinga hvort við ætlum að leyfa hálendinu að fara sömu leið eða hvort við getum sammælst um það að fylgja vilja meiri hluta þjóðarinnar og tryggja það að hér verði stofnaður þjóðgarður á miðhálendinu ég er nokkuð viss um að það yrði ákvörðun sem komandi kynslóðir mundu þakka okkur fyrir alveg eins og við sem hér stöndum í dag þökkum alþingi árið nítján hundruð tuttugu og átta sem samþykkti stofnun þingvallaþjóðgarðs ég held að við hljótum öll hér inni að vera mjög þakklát þeim þingmönnum sem þá tóku þessa ákvörðun og við höfum full tækifæri til að gera þá sem að henni